In de huidige discussie rondom deze crisis hebben wij het vooral over begrotingsdiscipline.

Laten wij deze crisis ook in perspectief blijven zien.

Jarenlang hebben de banken met onbegrijpelijke constructies geld verdiend op basis van lucht. En deze luchtbel is in 2008 geklapt. Vervolgens hebben landen die private schuld omgezet in publieke schuld.

Wij moeten echter ook kijken naar de economie van de toekomst. De economie van de toekomst gaat efficiënt met haar natuurlijke hulpbronnen om. Ook hier wederom te weinig ambitie van de Commissie. De Commissie stelt of vage doelen, of te lage doelen, bijvoorbeeld 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen, hetgeen totaal niet genoeg is om groene innovatie te stimuleren. Hoe krijgen de bedrijven signalen om te investeren in greentech

Tot slot onze eigen begroting.

Op dit moment subsidiëren wij vooral meer broeikasuitstoot.